Se trata de un informe muy descriptivo de toda la actividad del año 2009 y recoge gran número de todas las quejas, que se han reducido, por cierto, en un 9 respecto al año anterior, y están relacionadas, en más de la mitad de los casos, con la Comisión Europea. Creo que las quejas que se han presentado al Defensor del Pueblo denuncian malas prácticas administrativas, como la falta de transparencia y la denegación de acceso a documentos. Podemos estar satisfechos de que una gran parte de estas quejas son resueltas por la propia gestión del Defensor y que, por lo tanto, vamos en un camino acertado. En relación con los objetivos para el 2010, que se resumían en 5 objetivos, el escuchar abierto a sugerencias para identificar mejores prácticas, el cumplir para encontrar formas de lograr resultados más rápidos, el persuadir para poder tener un impacto más favorable en la cultura administrativa de las Instituciones, el comunicar en la información puntual, útil, de acceso rápido, el adaptarse para hacer una gestión buena de recursos, de eficacia y de eficiencia. Creo que estos objetivos que se plantearon para el 2010 tienen tremenda actualidad. Tenemos por delante la necesidad de actualizar mecanismos que nos permitan resolver casos de opacidad, de falta de información, que sin duda alguna se están dando. Tenemos el ejemplo del informe Paliadeli, en relación con el caso de la empresa Porsche, y, como la empresa Porsche de automóviles se negó, o la Comisión se negó, mejor dicho, a publicitar algunas de las cartas de esta empresa, se nos hace necesario, al Parlamento Europeo, apoyar al Defensor, y al Defensor también apoyarse en el Parlamento Europeo para conseguir una mayor información

Es muy preocupante la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anula la decisión de la Comisión de publicar la lista de destinatarios de las ayudas de la PAC. Es decir, esta decisión va en contra de los principios de transparencia, básicos, que deben regir todo lo relacionado con el presupuesto europeo y supone un ataque directo contra el derecho de los ciudadanos a saber a quién se destinan sus impuestos. Creo que esta es una mala práctica que deberíamos intentar resolver a través del Parlamento con los cambios legislativos que fueran precisos.